Wir haben den Fall Cambridge Analytica thematisiert, wir haben Anhörungen gehabt, zu denen Facebook erwartungsgemäß PR Personal geschickt hat. Ja, und wir haben auch die autokratischen Gebaren des EP Präsidenten Tajani ausgehalten, dessen sogenannte Anhörung uns weltweit gewissermaßen zum Gespött gemacht hat. Aber gut wir haben eine Entschließung, wir haben Positionierungen, und wir haben ein vernünftiges Statement auch der Kommissarin.

Alles, was von Facebook zu hören ist, ist eine verbale Entschuldigung mit Engelblick gewissermaßen, ohne Garantie, dass so etwas nicht noch mal passieren kann und dass sich im Geschäftsmodell etwas ändert. Eins will ich ganz klar sagen Wenn Daten zu politischen Werbezwecken manipuliert werden, werden Wahlen manipuliert. Wenn Wahlen manipuliert werden, wirft uns das in eine vordemokratische Ära zurück und Wahlen werden zur Farce, und dann können wir auch ehrlich gesagt hier über sozialistische Einheitslisten abstimmen.

Das muss wenigstens in Wahlzeiten verboten sein und ansonsten strengen Vorschriften unterliegen. Abgesehen davon, dass mich die Marktmacht von Facebook mittlerweile massiv stört, will ich noch eines sagen Wenn wir im Fall Cambridge Analytica das Rennen verlieren, dann können wir die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger auch zu Grabe tragen. An die Adresse des Rates Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die ePrivacy so schnell wie möglich beschlossen werden muss.